Konkrétan a jelentés

ugye rossz szóval rokkantosítási eljárásában nyilvánvaló jogsértések voltak. Ilyenek történtek az én hazámban is, ahol régóta fogyatékossággal élő, munkaképtelen, bizonyos százalékban munkaképtelen embereket vetettek alá beszámolóik szerint rendkívül megalázó olyan eljárásoknak, amelyek kifejezetten jogellenesek voltak számos esetben, és itt csak valamiféle buksi simogatást biztosít nekik a jelentés ahelyett, hogy azt mondaná, hogy éljenek a jogaikkal, legyenek szakképzett olyan ügyvédek, akik ilyen kérdésekre, fogyatékos ügyekre szakosodnak, és vigyék a bíróság és a megfelelő jogérvényesítő szervek elé ezeket a felháborító ügyeket.